Vous l'avez rappelé dans votre conclusion, c'est à la fois une obligation et un devoir moral.

Tous les États doivent s'y tenir et il n'est pas tolérable que certains décident simplement de ne plus participer aux décisions qu'ils ont eux mêmes construites et qu'ils ont eux mêmes prises. Il y a deux urgences absolues s'occuper des goulets d'étranglement et diminuer les délais d'attente pour les décisions. C'est extrêmement important, pas seulement pour l'Italie et pour la Grèce, mais pour nos politiques européennes. Deuxièmement, face à cette situation, nous avons aussi un devoir moral à l'égard des personnes vulnérables. La priorité doit être accordée aux enfants.

J'ai appris dans des rapports que certains États refusaient carrément de relocaliser ces mineurs non accompagnés.